el continente africano no es el continente solo de la inmigración, es el continente del futuro, de los jóvenes y de las mujeres, que cada vez pisan más fuerte y pisan más lejos. Creo que esta nueva estrategia con Europa tiene que ser una estrategia verde. La lucha contra el cambio climático y las energías limpias tienen que ocupar un elemento central de nuestra nueva relación con el continente africano. En el último siglo, África solo ha contribuido con un 2 de emisiones al calentamiento global. Sin embargo, hoy sufre las peores consecuencias. Los efectos del cambio climático son una realidad, y es precisamente en África donde muere el mayor número de personas como consecuencia de las sequías y las inundaciones. Por lo tanto, adaptación, resiliencia, energía limpia, energía renovable tienen que ocupar un elemento central en nuestra nueva relación.